Wir haben jetzt eine historische Chance, die jahrzehntelange Isolation des Iran zu beenden und in Kontakt mit dem Land zu kommen. Das ist dringend nötig, wenn wir dort die Menschenrechtslage verbessern wollen, wenn wir auch die Situation des Terrorismus im Nahen Osten beeinflussen und verbessern wollen. Die Gesellschaft im Iran braucht die Aufhebung der Sanktionen, denn dort gibt es Arbeitslosigkeit, dort leben viele Menschen unterhalb der Standards, die wir für nötig halten.

Trotzdem meine ich, dass es nicht tragbar ist, wenn sich deutsche, europäische Unternehmen an die Sanktionen der USA halten müssen.